Si le Conseil avait été présent ce soir, nous aurions pu échanger sur ce qui nous sépare

J'ai souvent eu l'occasion de le faire dans le cadre de la commission du développement du Parlement européen. Nous aurions pu parler, par exemple, d'une vision commune de la coopération au développement de l'Union européenne, Commission et États membres dans leur ensemble, à laquelle nous invite d'ailleurs le traité de Lisbonne. Cela devrait se traduire dans un partage des responsabilités.

Veut on que le Parlement européen joue aussi son rôle dans le cadre de l'élaboration d'une vraie politique de coopération au développement? Oui ou non? Je persiste à croire que le Conseil n'a pas compris le message.

On ne nous accorde même pas les moyens qui seraient susceptibles de nous conférer un tant soit peu de respect vis à vis de nos partenaires institutionnels.